Nu puține sunt analizele care avertizează asupra riscului ca Libia să fie un stat eșuat. Este foarte clar că, pe de o parte, polarizarea societății, pe de alta, exacerbarea violenței au dus la război civil aceasta este, cred, expresia cea mai bună pentru a caracteriza situația din Libia, iar aceasta se întâmplă la nici 500 de kilometri de frontierele

Așa cum știm, pe lângă autoritățile legitime de la Tobruk, avem autorități auto proclamate la Tripoli și Misrata culmea!,

și de aici situații cu totul și cu totul absurde acum câteva zile am văzut aceasta în cazul solicitanților maltezi de vize sau situații de a dreptul tragice în urmă cu 10 zile, mai precis pe 4 ianuarie, un petrolier grec a fost atacat în portul Derna și un grec și un român, de asemenea, și au pierdut viața.